Der uneingeschränkte Zugang der Sicherheitsbehörden zur EU Datenbank für Fingerabdrücke ist in dieser Hinsicht gerechtfertigt.

Schließlich geht es um das zentrale Grundrecht eines jeden EU Bürgers, um den Schutz der Privatsphäre, und in diesem Sinne gilt es zu beachten Freiheit ist Freiheit vom Staat und nicht Freiheit durch den Staat.